Señora Presidenta, ayer domingo 5 de junio hubo una gran manifestación en Barcelona en defensa del Ebro y su delta. Era continuación de la gran manifestación de Amposta, de la que se cumplirán cuatro meses precisamente mañana. El Gobierno español ha vuelto a plantear un plan hidrológico que ya había sido criticado por todos los organismos, incluidos los europeos, por ser contrario a la Directiva marco del agua.

Hoy quiero unir de nuevo mi voz a la de los miles y miles de manifestantes que piden a la Comisión Europea que obligue al Gobierno de España a retirar su nefasto plan hidrológico.